Auch meine Fraktion hat sich aktiv an den Anhörungen der Kandidatinnen und Kandidaten beteiligt. Von einigen haben wir einen durchaus positiven Eindruck. Weniger begeistert sind wir von dem neuen Zuschnitt mancher Ressorts. Das betrifft auch den etwas undurchsichtigen vielleicht ja bald doch durchsichtigeren Aufgabenbereich der Hohen Vertreterin für die Außen und Sicherheitspolitik, die zugleich auch stellvertretende Kommissionspräsidentin ist.

Wohin soll sich der europäische Integrationsprozess entwickeln? Welche Maßnahmen sind den Kommissionsanwärtern am wichtigsten? Darauf gab es zu viele vage Antworten und solche, die wir politisch nicht unterstützen werden. Trotz der Beschwörung eines sozialeren Europas wird am Kurs der Deregulierung, an der Privatisierung oder am Flexicurity Konzept festgehalten. Die Flexibilität der Arbeitnehmer steht ganz oben, die sozialen Sicherheiten stehen ganz hinten. Der Klimaschutz steht auf der Tagesordnung, doch wir sehen keine Abkehr von der Kohleverstromung oder vom Atomstrom. Ich sehe keine Führungsrolle der EU beim Klimaschutz und bei der Entwicklungshilfe. Von konsequenter Abrüstung, besonders hinsichtlich der Nuklearwaffen innerhalb Europas, ist keine Rede. Herr Barroso, Herr Präsident, so sehr ich es schätze, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Anhörung gestellt haben meine Fraktion kann Ihrem Kollegium kein positives Votum erteilen!